Pane předsedající, metody, jakými je vedeno vyšetřování údajných porušení zákonů ze strany paní Tymošenkové a dalších opozičních politiků, naprosto znevěrohodňují ukrajinskou justici, policii a současnou vládu. Takové perzekuční praktiky bývaly v arzenálu totalitních komunistických režimů v minulém století.

Upozorňuji, že to zásadně zpochybňuje nezávislost ukrajinské justice před zraky celého světa. Za těchto okolností vyzývám státy EU, aby podobně jako Česká republika byly připraveny poskytovat politický azyl pronásledovaným ukrajinským opozičním politikům a zvažovaly sankce vůči Ukrajině za porušování mezinárodního práva, pokud se situace na Ukrajině nezmění.